Dėkoju pranešėjui už įdomų pranešimą. Iš tikrųjų, darbuotojų finansinis dalyvavimas dalijantis įmonių pajamomis yra pažangi ir efektyvi priemonė, kurios pagalba darbuotojams yra ne tik suteikiama papildoma finansinė nauda už darbą įmonėje, bet kartu darbuotojai yra įtraukiami ir į įmonių strateginių sprendimų priėmimą. Tai, be abejo, sustiprina įmonėje dirbančių darbuotojų suinteresuotumą prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo, didina jų motyvaciją darbui ir kartu suteikia teises naudotis sėkmingos įmonės veikimo nauda. Deja, skirtingų šalių praktikoje ši įmonių valdymo priemonė vis dar nėra tolygiai išvystyta, todėl Europos Sąjungos lygiu būtina ir prasminga šia tema diskutuoti, ieškoti ir siūlyti būdus, kaip situaciją valstybėse narėse keisti, kokie modeliai būtų patys priimtiniausi. Žinoma, aš pritariu tik savanoriškam darbuotojų dalyvavimui ir taip pat manau, kad būtina kalbėti apie tokio dalyvavimo riziką, galimus pavojus darbuotojams kaip silpnesnei darbo santykių šaliai, bei būtinos darbuotojų apsaugos priemones galimam nepageidaujamam poveikiui išvengti.